C'est la deuxième fois que l'on tente d'établir des normes minimales pour l'Union européenne et, moi, cela fait quarante ans, dans ma vie professionnelle, que je me bats pour l'égalité des hommes et des femmes, l'intégration des filles par la formation et leur intégration sociale par leur intégration professionnelle. L'égalité, c'est notre sujet, l'égalité entre les hommes et les femmes.

J'insiste pour que des mesures efficaces soient prises afin que cela ne se retourne pas contre les femmes. Plus nous allongeons le congé de maternité sans mettre en valeur leur retour et le besoin qu'elles ont de concilier la vie familiale et la vie professionnelle, plus nous allongeons le congé de maternité sans prendre des mesures qui les protègent dans le travail, plus nous travaillons contre les femmes. Or, quand on fait de la politique, notre devoir est d'être courageux et responsables, de dire la vérité.

Quelle entreprise peut payer? Et finalement, les femmes vont se retrouver piégées par un texte qu'on laisse dériver en tous points et qui se retournera contre elles. J'en appelle à votre responsabilité.